Pytanie po co zajmujemy się Kamerunem, krajem odległym od Europy? To jest sensowne, ponieważ po pierwsze, jest to kraj, który kiedyś był kolonią jednego z państw europejskich, a więc określone państwo przez wieki czerpało z tego zyski, a więc jest jednak tutaj pewne moralne zobowiązanie. Po drugie dlatego, że my kierujemy do tego kraju także pewną pomoc na zasadzie humanitarnej, więc mamy prawo oczekiwać, że będziemy mieć komfort tego, że kierujemy tę pomoc do państwa, które przestrzega pewnych

Wydaje mi się, że ten nasz głos ponad podziałami politycznymi powinien zabrzmieć bardzo jednoznacznie, mocno, solidarnie, tak to jest czynione.